De plannen voor nationale economische hervormingen moeten voortaan worden goedgekeurd door de Europese Commissie voordat zij naar het eigen nationale parlement kunnen worden gestuurd en dat is opnieuw een aanval op de nationale soevereiniteit.

Niemand zou blij mogen zijn met dit voorstel om de macht van de nationale parlementen uit te kleden. Wij moeten ons juist sterk maken voor nationale vertegenwoordigingen. Hoe kunnen wij accepteren dat de democratie verdwijnt, terwijl er in zoveel landen zo lang voor gevochten is?

Laten wij de democratie versterken en deze commissievoorstellen verwerpen. Deze totale unie is niet in het belang van de burger.

De eurozone moet daarom worden ontmanteld en de nationale soevereiniteit moet worden versterkt, zodat de lidstaten weer zelf de taak hebben om te streven naar welvaart voor hun eigen burgers. Wij hebben niet méér, maar juist minder centrale macht nodig. Als wij deze voorstellen niet verwerpen, laat het Europees Parlement zien dat wij niet streven naar welvaart, maar alleen naar centralisatie van macht.